auxquelles les représentants de vos services du Parlement ont d'ailleurs participé.

De Castro même si la procédure ne le prévoit pas parce que nous avons des consultations avec les experts des États membres auxquelles les représentants du Parlement peuvent participer je suis prêt à organiser une réunion d'information spécifique pour le Parlement, avec la participation, si vous le souhaitez, de membres de la commission de l'agriculture et du développement rural ou bien de vos experts afin de discuter concrètement

Nous n'avons aucune intention d'aller au delà de cet accord politique, mais en même temps, nous avons besoin de préciser certaines choses, parce que c'est là le rôle de la Commission.

Certains d'entre vous avaient aussi parlé de renationalisation de la politique agricole commune, alors qu'en plein processus d'élaboration de la proposition de réforme, j'ai reçu énormément de demandes de la part du Parlement, de parlementaires, notamment en vue de plus de flexibilité afin que la spécificité de leur région, de leur circonscription puisse être reflétée dans cette réforme. Or, c'est la même institution que j'entends dire qu'il s'agit d'une renationalisation de la politique agricole commune.

Nous avons fixé des règles communes pour l'installation des jeunes.

C'est dans cet esprit que je vous demande d'envisager la flexibilité que nous avons laissée aux États membres.